Die Menschen im Land vor allem die Kinder leiden Hunger und haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.

Führende Oppositionspolitiker sitzen zudem im Gefängnis, stehen unter Arrest, sind ins Exil geflohen oder dürfen bei den kommenden Wahlen nicht antreten.

Der Respekt für Menschenrechte und für demokratisch gewählte Institutionen muss wiederhergestellt werden, und die politischen Gefangenen müssen freigelassen werden.